Signora Presidente, mi complimento con l'onorevole Corazza Bildt per l'ottimo lavoro svolto. Sono convinta che la liberalizzazione del mercato dei servizi sia senza dubbio una leva importante per superare la crisi economica.

Ritengo necessario alleggerire la burocrazia un ostacolo a volte insormontabile, soprattutto per le piccole e medie imprese e ridurre le pratiche discriminatorie che incidono sulla fiducia dei consumatori. Condivido anche la necessità di creare un'interazione con la direttiva sulle qualifiche professionali, perché è opportuno che gli Stati membri aboliscano quanto prima i requisiti ingiustificati che bloccano l'accesso a determinate professioni.